Kolegice in kolegi. Začenjam ta uvod s pozivom državljanke. Pridite na moj dom in boste videli, kako živim. Videli boste mojo življenjsko situacijo in ne boste se več ukvarjali s tem, kdo predlaga rešitev za izboljšanje življenj nas, invalidskih upokojencev. Ali je to opozicija ali je to koalicija, ali so to levi ali desni. Ne boste se izgovarjali. Vodil vas bo en sam cilj in to je, da končno naredite nekaj skupaj za nas, invalidske upokojence. Seveda si, spoštovani, želim, da bi se njene besede udejanjile in da dokažemo, da ko gre za neke pomembne rešitve, ko rešujemo tiste najbolj ogrožene skupine, da dejansko stopimo skupaj in da iščemo način, kako zakon sprejeti in ne kako ga zavrniti. Dvesto štiriintrideset evrov. Dvesto štiriinštirideset evrov. Dvesto sedemdeset evrov. Dvesto sedeminosemdeset evrov. Tristo štiri evre. Tristo deset evrov. Spoštovani, to so zneski, s katerimi morajo preživeti slovenski invalidski upokojenci in teh zneskih je tudi odgovor, zakaj v Slovenski demokratski stranki predlagamo spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za invalidske upokojence, ki so najbolj ranljiva skupina upokojencev, v zadnjih letih ni bilo storjeno praktično ničesar. ni se v nobenem primeru izboljšal njih položaj, ni se določil tudi minimalni znesek teh pokojnin. Primerjalni podatki povedo vse. Povprečna pokojnina v Republiki Sloveniji znaša šeststo petintrideset evrov. To je nekako tudi znesek, ki okvirno predstavlja prag tveganja revščine za samsko osebo. Povprečna invalidska pokojnina pa je bistveno manjša od tega zneska. Ta je v povprečju štiristo petindevetdeset evrov. To pomeni, da je delež tistih, ki prejemajo invalidsko pokojnino, nižja od tristo dvaindevetdeset evrov, kar znaša osnovni znesek minimalnega osebnega dohodka, ljudem bolj poznano kot denarna socialna pomoč, zelo visok in vsekakor nesprejemljiv. Se pravi, invalidski upokojenec dobi manj kot nekdo, ki prejema socialno pomoč. Po podatkih, ki smo jih črpali mi iz medijev, je takšnih oseb, ki imajo nižjo invalidsko pokojnino, kot je denarna socialna pomoč, okoli deset tisoč. Če pa si podrobno pogledate mnenje vlade, ki je podala tudi neke izračune, pa lahko vidimo, da je situacija se bistveno slabša. In da je teh posameznikov očitno še več. Torej, kaj želimo pravzaprav Slovenski demokratski stranki doseči s predlagano spremembo zakona? Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju želimo izboljšati tako, da bo za najbolj ogroženo skupino znotraj invalidskih upokojencev določen minimalni znesek invalidske pokojnine, ki mora biti vsaj v višini denarne socialne pomoči oziroma zneska minimalnega osebnega dohodka in to je tristo dvaindevetdeset cela petinsedemdeset evra , če sem popolnoma natančna. In pri tem vas prosim, ne pozabimo, da veliko teh invalidskih upokojencev je bilo delovno aktivnih, dokler seveda niso izgubili svojega zdravja. Kdo pa si v tej državi želi izgubiti zdravje? Gre za ljudi, ki seveda radi delali, soustvarjali, pa več ne morejo. Mnogi od njih so posredno izgubili zdravje pri delu, čeprav ne sodijo v kategorijo invalidskih upokojencev, ki se jim prizna poklicna bolezen ali poškodba pri delu. Podobno rešitev predlagamo, spoštovani, tudi za tiste, ki so tako imenovani delni invalidi in imajo tretjo kategorijo in so na zavodu za, zaposlovanje, pa zaradi enostavno teh njihovih ovir ne dobijo svojih, oziroma primernega delovnega mesta. Skratka, jaz bom tukaj zaključila , v nadaljevanju bom povedala še več, bi si pa želela še enkrat, da se danes predvsem ukvarjamo s tem, kako lahko zakon izboljšamo, kako ga lahko nadgradimo, predvsem pa da rešimo to skupino upokojencev. Hvala. Hvala lepa. Za dopolnilno ...